hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer sjötíu og þrjú tvö þúsund og fimm um skipan ferðamála með lögunum sem tóku gildi fyrsta janúar tvö þúsund og sex voru gerðar verulegar skipulagsbreytingar sem fólust meðal annars í því að sett var á stofn ferðamálastofa sem fer með það hlutverk að sjá um leyfisveitingar og aðra umsýslu vegna þeirrar starfsemi sem fellur undir lögin vel hefur tekist til við framkvæmd en orðið vart við einstök atriði sem betur mega fara rétt þykir að taka á þeim strax og eru þær úrbætur lagðar til með frumvarpinu sem hér er lagt fram ég geri nú nánari grein fyrir einstökum breytingum í fyrsta lagi er lögð til breyting á sjöundu grein laganna þar sem fjallað er um skilgreiningu á hugtakinu ferðaskipuleggjandi nokkuð hefur borið á misskilningi meðal umsækjenda á því hvaða starfsemi getur fallið undir snýr það helst að því hvað felst í hugtakinu dvöl og telja sumir að þar undir falli gisting og ferðaskipuleggjendur þannig selt ferðir beint til neytenda sem standa lengur en í tuttugu og fjórar klukkustundir þá er hins vegar komið inn á svið alferða og eru það einungis ferðaskrifstofur sem selja slíkar ferðir eins og skýrt er í öðrum ákvæðum laganna þær breytingar sem lagðar eru til eru til að fyrirbyggja þennan misskilning enda er mjög mikilvægt að munurinn á starfsemi ferðaskipuleggjenda og ferðaskrifstofu sé skýr einkum þar sem um sölu alferða fylgir skylda til að hafa sérstaka tryggingu í öðru lagi er lögð til breyting á annarri málsgrein áttundu grein laganna en þar er kveðið á um myndrænt einkenni sem ferðamálastofa skal heimila leyfishöfum að nota með breytingunni er lagt til að leyfishöfum verði skylt

undanþágu frá þessar skyldu og er þá einkum verið að horfa til þess að það sé tæknilega erfitt eða kostnaðarsamt að koma því við til dæmis ef starfsemin stendur einungis stuttan tíma ársins sækja þarf um slíka undanþágu til ferðamálastofu í þriðja lagi er um breytingu á þriðju málsgrein átjándu grein að ræða þar sem fjallað er um frest fyrir ferðaskrifstofu til að skila ársreikningum vegna mats á tryggingaskyldu í gildandi lögum er sá frestur til fyrsta apríl en lagt er til að fresturinn verði til fyrsta október það er í samræmi við almennan frest fyrirtækja til skattskila en fyrirtæki eru almennt ekki í stakk búin að skila ársreikningum sínum fyrr en þá í fjórða lagi virðulegi forseti er lögð til breyting niður þar er um að ræða þegar leyfishafi verður gjaldþrota og lagt til að það miðist við uppkvaðningu úrskurðar héraðsdóms

vegna brota gegn lögum og má segja að þetta sé veigamesta breytingin sem lögð er til í frumvarpinu hér er bæði um að ræða breytingu á fyrstu málsgrein tuttugustu og sjöttu grein þar sem brotalýsinguna er að finna og einnig í þriðju málsgrein tuttugustu og sjöttu grein þar sem kveðið er á um úrræði vegna brota þar sem lögin kveða á um leyfisskylda starfsemi er nauðsynlegt að hafa virk úrræði til að grípa til ef brotið er gegn því með því að stunda starfsemi án þess að hafa lögbundið leyfi breytingar á fyrstu málsgrein snúa aðallega að skýrari brotalýsingu það er hvað það er sem telst brot gegn ákvæðum laganna og er þar einnig tekið fram hvaða brot það eru sem geta varðað úrræði þar sem þriðju málsgrein kveður á um breytingin á þriðju málsgrein varðar það úrræði sem hægt er að grípa til vegna brota það úrræði felst í því að stöðva hina brotlegu starfsemi og er lagt til að ferðamálastofa geti óskað eftir því við lögreglu að það verði gert

leyfis og starfsemin fer út fyrir það leyfi sem viðkomandi hefur heimild til beitingar þessa þvingunarúrræðis er því takmörkuð við þessi tilvik

framkvæmd á þessu sviði það má geta þess líka virðulegi forseti að þessar tillögur eru unnar í samráði við ferðaskrifstofu sem fer með framkvæmd laganna virðulegi forseti ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar